L'Europe doit être plus offensive, sortir beaucoup plus ses armes que ses intentions, j'en suis convaincue. Ma question, qui va être facile pour vous, rejoint un peu celle de mon président de la commission de l'environnement, car je suis aussi convaincue que l'Europe doit veiller désormais à intégrer systématiquement cette dimension climatique dans tous ses accords commerciaux avec les pays tiers, avec une taxe carbone européenne si c'est le seul langage que comprennent ceux qui ne veulent pas saisir l'ampleur du défi.